Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Commissaire, la taxe sur les transactions financières doit cesser d'être ce serpent de mer qu'on agite devant nous, comme pour nous distraire.

C'est l'une des conditions pour agir contre la spéculation et réorienter l'argent ainsi collecté vers les biens communs, le progrès social et environnemental.

Il faut écouter et servir les peuples, servir l'intérêt général.